mér finnst nú hálf dapurlegt að hlusta á það að hér hefur hlakkað í íhaldinu við það að hæstiréttur hefur ógilt kosningu til stjórnlagaþings það var ekki annað að heyra það er líka alveg ljóst að stjórnlagaþing hefur alltaf verið eitur í beinum íhaldsmanna mér finnst það líka dapurlegt að hér sé talað um tilraunastarfsemi með stjórnarskrána hvers vegna var stjórnlagaþing sett á laggirnar já hvers vegna var það sett á laggirnar var það ekki vegna þess að þingið hefur gefist upp á að breyta stjórnarskránni þingið hefur áratugum saman þingið hefur áratugum saman oft með íhaldið í broddi fylkingar því það hefur verið allt lengi hér við stjórnvölinn hefur gefist upp á að breyta stjórnarskránni þetta voru helstu lýðræðisumbætur sem fólkið kallaði á eftir hrun það var stjórnlagaþing búið að gera tilraun til þess og það var íhaldið sem kom í veg fyrir það í minnihlutastjórn vinstri grænna og samfylkingarinnar að hér var komið á stjórnlagaþingi sem væri bindandi

var tilraunastarfsemi ekki tókst tilraunastarfsemi sem ekki tókst ég verð að segja það að við getum ekki við getum ekki gefið fólkinu og þjóðinni langt nef með því að hætta við að hafa stjórnlagaþing ég skora á þá hér inni sem vilja hafa stjórnlagaþingið og koma því á að sameinast um það að finna leiðir til þess að stjórnlagaþingið verði ekki tekið af þjóðinni heyr það er það sem þjóðin er það er það sem þjóðin er að kalla eftir þjóðin svaraði þessu það er auðvitað fráleitt fráleitt eins og hér er verið að reyna að halda fram að vísa málinu og ábyrgð á því á hendur forsætisráðherra og ríkisstjórn eins og stjórnarandstaðan er að reyna að gera við vitum það ef þið lesið niðurstöðu dómstólanna að það liggur fyrir að athugasemdir hæstaréttar lúta ekki að upphaflegu frumvarpi ríkisstjórnarinnar heldur fyrst og fremst að framkvæmdinni og það er einungis eitt atriði sem á rætur að rekja til ákvæða laganna um stjórnlagaþing og það kom inn í lögin að ósk landstjórnar þeir sem hér gagnrýna framkvæmdina áttu þ eir ekki líka sæti í þeirri nefnd sem fjallaði um stjórnlagaþingið jú víst áttu þeir sæti þar og bentu þeir á þessa ágalla sem nú hafa komið fram já hjá dómstólunum bentu þeir á þá alla já hvers vegna voru þeir þá ekki lagfærðir þú ég segi það síðasta sem við eigum að gera er að gefast upp við þetta stóra lýðræðismál sem þjóðin er að kalla eftir sem þjóðin er að kalla eftir ég skora á þingmenn að koma sér saman ég veit það að íhaldið er órólegt af því þeir vilja ekki stjórnlagaþing þeir eru skíthræddir um það að þá

þjóðinni það stjórnlagaþing sem hún hefur kallað eftir í marga mánuði gefumst ekki upp við það verk gefumst ekki